Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, dans la mesure où la gestion des stocks halieutiques est une compétence exclusive de l'Union européenne, les actes législatifs adoptés doivent être les plus pertinents scientifiquement. Aussi, j'approuve la volonté de définir la notion de meilleur avis scientifique disponible, en reliant celle ci aux avis scientifiques revus par le Conseil international pour l'exploration de la mer, compétent en la matière. J'adhère également à l'idée d'une gestion des stocks concertée avec des pays tiers, tels que la Norvège ou le Royaume Uni, qui, bientôt, quittera l'Union européenne. En réalité, la gestion des stocks démersaux de la mer du Nord ne concerne qu'une minorité d'États membres et, dans le même temps, nécessite une gestion commune au delà de la seule Union européenne. Aussi, l'exploitation durable des ressources biologiques marines sont la preuve que l'action concrète entre États relève de l'évidence et que l'Union européenne n'est donc pas l'alpha et l'oméga de la coopération.